Dass die EU in Sachen Menschenrechte nun verstärkt tätig wird und dass in vorliegenden Berichten auch die Verfolgung und Diskriminierung christlicher Minderheiten explizit angesprochen wird, ist ein Schritt in die richtige Richtung.

Um diese Länder zu mehr Toleranz und zum Schutz ihrer Minderheiten zu zwingen, ist kein neuer Posten, wie der geplante Sonderbeauftragte für Menschenrechte, nötig.

Wir müssen konkrete Maßnahmen ergreifen kein Vertrag mit der EU, kein Fluss finanzieller Mittel ohne Verpflichtung zur Wahrung der Menschenrechte und zum Schutz der Minderheiten, insbesondere der christlichen. Meine Damen und Herren, finanzielle Argumente sind sehr schlagkräftig, vor allem wenn humanitäre Argumente nicht helfen.